Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses Abkommen ist richtig, es ist notwendig, und es ist der Kommission zu danken, dass es jetzt zu einem Ergebnis geführt hat. Die Berücksichtigung humanitärer Mindeststandards im Herkunftsland ist ja grundsätzlich Teil jedes Rückübernahmeabkommens. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Abkommen dieser Art überhaupt geschlossen werden können. Und es geht nicht um Asylbewerber das an die Adresse der Grünen oder an die Adresse der Linken. Lesen Sie das Abkommen! Es geht nicht um Schutzbedürftige, sondern es geht um illegal aufhältige Personen!

Was wir jetzt brauchen ist, dass wir dafür sorgen und da bin ich dankbar für die Evaluierung, die Sie eben in Ihrem Statement angekündigt haben dass die Umsetzung der Rückführungsentscheidungen auch durchgeführt wird, denn die Zahl der tatsächlichen Rückführungen liegt wesentlich niedriger als die Zahl der Rückführungsentscheidungen.

Hier brauchen wir eine gemeinsame Strategie Europas. Hier brauchen wir auch eine gemeinsame Strategie mit den Drittländern, um das durchzuführen.